Gospođo predsjednice, glasovala sam za ovaj prijedlog budući da podržavam namjeru Komisije koja ima za cilj stvoriti transparentniju razmjenu informacija u podacima koji uključuju dobit od kapitala, zatim dividende i druge financijske prihode u jedan instrument koji će biti zajednička mjera za automatsku razmjenu informacija.

U mnogim zemljama visoki postotak državnog proračuna se gubi zbog izbjegavanja poreza i poreznih prijevara. Stoga podržavam implementaciju ovih sistemskih promjena jer će oni pomoći nacionalnim budžetima i također će pomoći da se povrati vjera građana u učinkovitost poreznog sustava i na nacionalnoj i na međunarodnoj razini.

Vrlo je važno da se u Europi uspostavi zajednički standard koji će biti u skladu s Europskom legislativom i koji će pomoći da se ovakvi događaji u budućnosti ne ponavljaju i da se ovakvo destruktivno ponašanje izbjegne.